Není zde na půdě Evropského parlamentu nikdo, kdo by mohl ukázat na Babiše a říci Jste vinen. Toto je vnitřní záležitostí České republiky a jejích soudů včetně voličů.

A proto mně nezbývá než požádat o ustavení komise, která se bude zabývat činností předsedkyně Evropské komise von den Leyenové, na které ulpěl rovněž stín podezření, že vše, co dělala na ministerstvu obrany Spolkové republiky Německo, nebylo čisté

Komise by měla tento stín podezření buď odstranit, nebo potvrdit a na základě výsledků šetření by měla předsedkyně přijmout politickou odpovědnost.